Ich möchte mit Ihnen aber trotzdem einen kleinen Ausflug in die Geschichte unternehmen, um zu schauen, welche Faktoren zu dem gewaltigen Aufstieg Europas in den letzten Jahrhunderten geführt haben, denn wir wollen ja weiterhin sehr erfolgreich bleiben. Was waren also sozusagen die Kernelemente? Ich glaube, es war eben diese berühmte Steigerung der Effizienz, auch der Ressourceneffizienz.

Zum einen der Wettbewerb, der zwischen den verschiedenen Staaten und zwischen den verschiedenen Systemen hier in Europa geherrscht hat

Zum Zweiten das Wissen, das wir hier in Europa entwickelt haben, und zwar in einer Art und Weise rational an die Dinge heranzugehen und zu versuchen, die Natur zu beherrschen, eben durch Erforschung der Naturgesetze und die dementsprechende Verwendung in der Wirtschaft. Zum Dritten Wir haben in Europa Eigentumsstrukturen geschaffen, eine politische Institution des Eigentums, die auch Eigenverantwortung gefördert hat und Eigenverantwortung in dem Sinne, dass Menschen sich verantwortlich fühlen und sozusagen mit ihrem Hab und Gut auch zum allgemeinen Wohl beitragen.

Dieser Vorschlag, der jetzt auf dem Tisch liegt, zielt doch hauptsächlich auf dieses Preisgefüge, auf dieses Preissystem ab und versucht, durch verschiedene Maßnahmen eine Internalisierung der externen Kosten vorzunehmen. Das ist sinnvoll. Aber das ist auch das Schwierige an der Sache, weil wir hier natürlich einen gesamtpolitischen, einen gesellschaftspolitischen Konsens brauchen, wenn wir eben Preise, die der Markt bildet, künstlich beeinflussen wollen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung. Zum Fünften natürlich Vorschriften, und hier muss ich sagen Es ist sinnvoll, Vorschriften zu schaffen.